Hvala. Minister, saj, razumem, da se zavedate problema, ampak bojim se, da samo priporočila ne bodo dovolj, ne. Poglejmo samo primer mesta Ljubljana, ne, kjer pač je filozofija vodenja mesta takšna, da se mesto podrazumeva bolj kot podjetje kot mesto samo, ne, in, ravnokar razburjanje povzroča novi sakralni objekt švedskega giganta Ikee, recimo, ki se gradi v Ljubljani. Glede na občinski prostorski načrt je Mestna občina Ljubljana Ikei dovolila postavitev njihovega tipičnega označevalnega stebra višine kar petdesetih metrov, kar je polovica višine dimnika toplarne recimo v Mostah oziroma kar deset metrov več od minareta, ki je tako razburjal, javnost, ne. In, še za nameček pa bo na vrhu stala tristrana konstrukcija, stranica dolžine osemnajstih metrov. Ta markacija bo potem vidna z Golovca, z Ljubljanskega gradu, Šmarne gore, janš Krvavca. Izostreno oko bo ta stolp zaznalo celo s Triglava. Tako daleč smo prišli, ne da da ne omenjam svetlobnih vitrin posejanih po starem mestnem jedru, kjer rastejo kot gobe po dežju. Tako da bojim se, spoštovani minister, da samo priporočila absolutno niso dovolj, ker nekateri župani pač bodo svoje odloke že naravnali tako, da bodo v prid njihovemu biznisu in ne pa, v prid, lepemu izgledu, okolja, no. In, če to ni malodane perverzen marketinški poseg v okolje, kaj potem je? Pa me zanima res, spoštovani minister, ali vendarle, ni volje, politične volje, za kaj konkretnejšega? Za neki zakon, ki bo zapovedal določene stvari tudi občinam, da si ne bodo, dovolile takih, perverzij, dobesedno. Hvala lepa.